Señora presidenta, vicepresidente Timmermans. He escuchado con atención y con preocupación el debate sobre las conclusiones del Consejo en materia de migraciones, porque por todos lados se respira el rechazo a las migraciones bajo el estigma de su irregularidad, y sobre todo la obsesión por el retorno de los migrantes irregulares, que llega incluso a incitar a la cooperación reforzada con Libia, ignorando que es un Estado inexistente y que es el punto de partida de una tragedia hacia el Mediterráneo y el punto de llegada de una tragedia no menor en el desierto que conduce al tráfico ilícito de personas. Y todo esto en una suspensión continuada de Schengen, y sin ninguna referencia ni a los refugiados, ni a las vías y canales legales que siguen siendo necesarios, vinculados a la política de reasentamiento, pero sobre todo con la instauración de visados humanitarios. ¿Schengen suspendido todavía, sine díe prolongándolo hasta el año 2020? No habrá una Europa que los ciudadanos puedan apreciar y recompensar con su voto si no hay una defensa de la libre circulación de personas y de la Europa social, que brilla por su ausencia en estas conclusiones del Consejo. Y los ciudadanos votarán en el año 2019. No lo perdamos de vista.